De Nederlandse garantstelling van vele miljarden euro's bracht voormalig minister van Financiën Ruding tot de uitspraak De weg naar de budgettaire hel is geplaveid met garanties.

De crisis wordt er niet door bezworen, want ze missen hun doel. De huidige Europese crisis is veroorzaakt door het op onverantwoorde wijze laten stijgen van schulden en het niet nakomen van gemaakte afspraken. Als we deze kernpunten niet aanpakken, kunnen we garanties afgeven wat we willen, maar het gaat niet helpen.

Dat werd al in 2004 weggelachen door Duitsland en Frankrijk.

Hij verwacht dat de huidige situatie bij de burgers leidt tot cynisme en minachting van de Europese politieke elite.